Herr Präsident! Herr Ministerpräsident, ich bedanke mich sehr für Ihre Rede, die deutlich gemacht hat, dass Sie eine realistische, seriöse, aber auch zukunftsgerichtete Europapolitik betreiben wollen. Und ich glaube, dass das in guten Strukturen ist und dass es weitblickend ist, auch aufgrund der internationalen Situation, in der wir jetzt stehen. Aber dafür müssen Sie der Europäischen Union auch die notwendigen Instrumente geben.

Ich bitte Sie, diesen Widerspruch aufzulösen.

Man kann nicht sagen Europa muss die Frage lösen, und anschließend gibt man nicht das Geld dafür, anschließend gibt man nicht die Entscheidungsmechanismen dafür. Auf diese Art und Weise ist Europa in den Augen der Öffentlichkeit wieder schuld daran, dass es nicht vorangeht. Aber in Wirklichkeit haben die Nationalstaaten durch die Verweigerung der Instrumente eine Lösung unmöglich gemacht. Ich bitte um Ihre Stellungnahme dazu.